Ich freue mich sehr darüber, dass es gelungen ist, zum Schutz der Schwächsten in unserer Gesellschaft, nämlich der Kinder, ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch zu beschließen. In Zukunft gibt es in der gesamten Europäischen Union Mindeststrafen für Kindesmissbrauch, Kinderprostitution, Kinderpornographie und Kindersextourismus. Internetanbieter und Reiseveranstalter, die indirekt von diesen Schandtaten profitieren, haben mit hohen Strafen zu rechnen. Kindersextourismus wird als Straftatbestand in allen Mitgliedstaaten verfolgt werden, auch wenn die Straftat außerhalb der Europäischen Union begangen wurde. Wichtig ist für mich auch, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, Kinderpornoseiten zu löschen und den Zugang zu ausländischen Seiten zu blockieren.